Doamnă președintă, domnule comisar, stimați colegi nu voi vorbi astăzi despre contraargumentele românilor în ceea ce privește raportul MCV și nici despre modul discreționar în care ați votat Rezoluția referitoare la România în contextul în care Jandarmeria franceză a avut un comportament mult mai dur față de protestatari, însă Parlamentul European nu a sancționat această țară, așa cum a sancționat țara mea.

Acest sentiment de nedreptate va rămâne multă vreme de acum înainte în sufletul românilor.

Peste exact două zile, România celebrează Centenarul Marii Uniri, 100 de ani de la momentul în care am fost recunoscuți ca o singură națiune de către Europa și întreaga lume.